Il est temps de changer de Commission pour mettre en œuvre une vraie stratégie européenne, qui nous permette d'avoir une vision globale, qui nous permettre de relancer, en priorité, l'investissement public et privé, et qui nous permette de refaire de l'emploi une vraie priorité.

Nous sommes, aujourd'hui, au cœur de cette fracture énergétique au sein de l'Union européenne, de cette absence de pilotage. M. Barroso nous parle de renaissance industrielle, mais qu'a t il fait pour que l'énergie soit le fer de lance de cette renaissance industrielle?

Nous devons mettre en œuvre cette communauté européenne de l'énergie qui nous permette de créer de nouveaux emplois partout en Europe et je ne peux que me réjouir de ce que, peut être, l'absence de